Gratuluję wszystkim sprawozdawcom, w szczególności pani Paulsen, z którą miałem zaszczyt współpracować jako sprawozdawca cień. Bardzo dobre sprawozdanie! Dziękuję w szczególności za poprawkę dotyczącą wprowadzenia obowiązku rejestracji psów, w tym psów bezpańskich. Mamy z tym niestety dramatyczny problem w wielu krajach Europy. Ostatnio otrzymujemy drastyczne informacje o tym, co dzieje się w Rumunii. Identyfikacja, sterylizacja, adopcja to jest jedyny słuszny kierunek, żeby ten problem rozwiązać w humanitarny sposób i też w trosce o zdrowie publiczne.

dlatego że Rosja tutaj zastosowała zupełnie...

Proszę, żeby Komisja Europejska pilnie się tym zajęła i doprowadziła do przełamania tego embarga, które nie ma żadnych podstaw.